Kończy się dzisiaj zupełnie wyjątkowa procedura, procedura tworzenia nowej instytucji europejskiej. Reprezentuję nowe kraje członkowskie i obserwowałem zafascynowany jak wygląda w praktyce to, co jest istotą integracji, jak wyglądają te przepychanki między różnymi instytucjami, jak w końcu rodzi się coś, co ma konsolidować to, czego tak bardzo brakuje w Unii Europejskiej, mianowicie wspólną polityką zagraniczną. I to się udało, Parlament brał w tym udział.

Jest to służba całej Unii Europejskiej, a nie tylko jednej instytucji. Ale też ta integracja dotyczyła integracji nowych krajów ze starymi.

Wtedy nie będę walczył o parytety geograficzne, bo dla mnie parytet mądrości i kwalifikacji jest dużo ważniejszy niż parytet geograficzny, ale Pani musi to udowodnić.